Szimbolikus jelentősége is van, és sok ember számára ez a legláthatóbb jele az Európai Unió létének. Az Európai Unió hatékony működéséhez bizalom kell, és ennek a bizalomnak a fenntartásához a problémákra megfelelő, a tényleges okokat kezelő megoldásokat kell találnunk. A határőrizet egyoldalú bevezetése nem ilyen. A migrációs hullámra a megfelelő válasz a külső határok megerősítése, a közös migrációs és menekültpolitika kidolgozása. A bűnözés elleni harcot pedig kifejezetten segíti a schengeni együttműködés.